Nie krytykuję woli ratowania się przed nieszczęściem, jakie do nas zmierza, ja tylko krytykuję opieszałość i nieudolność, bo ta opieszałość i nieudolność są katastrofalne. Jeżeli będziemy następne piętnaście lat czekać, to zostaniemy tutaj zadeptani i stratowani, i wtedy mamy zamknąć granice, żeby nie wypuścić tych ludzi? To byłoby po prostu śmieszne. My się musimy bronić teraz, bo teraz mamy problem, a nie czekać następnych kilkanaście lat.